Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare tutte le donne che, attraverso le loro denunce, hanno aperto un dibattito che ha evidenziato ancora tutte le difficoltà, tutto lo squilibrio, di un dibattito che vede ancora le donne vittime due volte la prima quando vengono abusate e la seconda quando vengono giudicate, quando vengono giudicate ancora per come si vestono, per come si comportano, per le loro sacrosante ambizioni. E allora queste donne, cari colleghi, parlano di ciascuna di noi, parlano di tutte noi, che in qualsiasi condizione di censo, di classe, di religione o di razza siamo sottoposte a violenza fisica o verbale, subdola o esplicita, ma che comunque rimane un limite intollerabile alla nostra libera espressione, alla nostra carriera,